Hvala, gospod predsedujoči. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na tretji seji, desetega januarja dva tisoč devetnajst obravnaval predlog odloka o spremembah in dopolnitvi odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, ki ga je v obravnavo in sprejem zboru predložila vlada. Rok za vlaganje amandmajev se je iztekel četrtega januarja, v poslovniškem roku pa so amandmaje vložile poslanske skupine koalicije. Pri delu odbora je sodeloval državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, doktor Jernej Štromajer, prorektorica Univerze v Ljubljani, doktorica Barbara Novak in predstavnica zakonodajno-pravne službe. Državni sekretar je uvodoma povedal, da se v odloku študijska področja pretvorijo iz Klasius P v Klasius P šestnajst, v skladu z uredbo o spremembi uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, ki se je začela uporabljati prvega januarja lani. Predlog odloka prinaša jasnejši zapis trajanja mandata članov zavodov v skladu z zakonom o zavodih in krajšo dobo mandata študentov. Poenoti se pravilen zapis članice Univerze v Ljubljani, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, upošteva se spremembi naslovov fakultet članic, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko, ureja pa se tudi zapis angleških imen univerze in njenih članic. Povedal je, da se v predlog odloka dodajo tudi študijska področja, ki so že sedaj v statutu Univerze v Ljubljani, in pojasnil pravno ureditev glede izobraževanja učiteljev na teološki fakulteti. Določba petega odstavka šestega člena odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani določa, da dodatna študijska področja v posameznih članicah, razvrščena v skladu z uredbo, v soglasju z ustanoviteljem določi univerza s statutom. Ustanoviteljice pravice izvaja vlada, ustanoviteljske pravice izvaja vlada, ki je na svoji osmi redni seji, devetindvajsetega marca dva tisoč dvanajst, podala soglasje k širitvi študijskih področij fakultet članic Univerze v Ljubljani. Tako se prenaša že obstoječe stanje, odlok. Prorektorica Univerze v Ljubljani je pojasnila, da je pri urejanju študijskih področij katerekoli članice Univerze v Ljubljani slednja popolnoma avtonomna. Potrebuje le soglasje ustanovitelja, to je vlade, in na področju teološke fakultete je to soglasje pridobila. Gre za program, ki se že izvaja, in za področje, ki je že uveljavljeno po statutu in in formalizma, iz formalizma pa se to daje še v odlok. Zakonodajno-pravna služba je predlog odloka preučila z vidika njegove skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajnotehničnega vidika in k temu podala nekatere pripombe. Njena predstavnica pa je pojasnila, da vloženi amandmaji ustrezno upoštevajo pripombe k predlaganemu odloku. Je pa opozorila, da manjka navedba, katera študijska področja natančno so bila dodana v odlok. Pri razpravi k tretjemu členu predloga odloka je bil s strani poslanske skupine Levica predlagan amadma za amandma odbora, s katerim so želeli v enaindvajseti alineji črtati, pod navednicami, "izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev", konec navednic, njihov predstavnik je med drugim povedal, da za razširitev študijskih področij teološke fakultete na izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev ne obstaja javni družbeni interes. Zato usposabljanje pedagoškega kadra v okviru teološke fakultete po njegovem mnenju ni primerno, saj že obstajajo institucije, ki izobražujejo pedagoški kader, hkrati pa bi bilo takšno usposabljanje v nasprotju z načelom sekularnega in vrednostno nevtralnega izobraževanja. Amandma odbora po koncu razprave ni bil Drugi člani in članice odbora pa so menili, da se ne sme posegati v avtonomijo univerze, ter da je obravnavana zakonodaja že pridobila soglasje ustanovitelja in je že usklajena s statutom ter se izvaja. Po razpravi je odbor sprejel amandmaje poslanskih skupin koalicije k petemu in šestemu členu ter k naslovu predloga odloka. Odbor je v skladu s stoosemindvajsetim členom poslovnika glasoval o vseh členih predloga odloka skupaj in jih je sprejel. Hvala. Če pa dovolite, predsedujoči, da ostanem ...